Pane předsedající, když jsme vyjednávali tuto rezoluci, domluvili jsme se na tom, že to nebude žádný politický Že to bude rezoluce o agentuře, která je mezinárodní, dělá skvělou práci, a my chceme svým způsobem v této práci pokračovat. Není to ani na straně Izraele, ani na straně Palestiny.

A ta situace nastala taková, že prostě jeden z největších přispěvovatelů řekl, že zváží, zda bude i nadále přispívat takovými prostředky, jakými přispíval dodneška.

Taky řekla členským státům Členské státy, pojďte se spolu podílet více na řešení této situace. A tady Vám chci, pane komisaři, poděkovat, protože Vy jste jeden z těch motorů této pomoci. Vy jste jeden z těch, který hledá cestu z této, bych řekl, poměrně bezvýchodné situace.

Ale prostě navštívili jsme je. A ta místa vypadají tak, jak vypadají. A naše pomoc by měla jít pro nejchudší, pro ty, kteří nemají vzdělání, a já si myslím, že odpověď Evropské unie v tomhle je velmi pozitivní.

A to řešení není jednoduché. A to je to, milí kolegové, na co bychom se měli dívat.

To je řešení Evropské unie.